A mai vita olyan, mint az Állatorvostudományi Egyetemnek a lova, ahol egyetlen lovon ki lehet mutatni az összes állatbetegséget. Van egy alkalmas eszköz és ebben teljesen egyetértek Gállné Pelcz Ildikóval nevezetesen, hogy a pénzügyi szemeszter egy kiváló gazdasági eszköz ahhoz, hogy rákényszerítsük a tagállamokat a felelős politikára. Ugyanakkor az Európai Bizottság nem ad hiteles információkat az Európai Parlament számára.

Azért is kell a demokratikus kontroll és teljesen egyetértek a kezdeményezőkkel mert nincs garancia, hogy a nemzeti parlamentekben megfelelő viták folynak erről a kérdésről. Felkérem Dalli urat, hogy a Bizottság készítsen egy összegzést arról, hogy milyen viták folytak a nemzeti parlamentekben a pénzügyi szemeszter végrehajtásáról.